Monsieur le Président, je voudrais profiter de cette intervention pour nous interroger collectivement sur ce à quoi sert le prix Sakharov. Je voudrais tout d'abord remercier mes collègues, et notamment Mme Hautala, d'avoir répondu à ma demande concernant la situation de M.

En remettant ce prix, nous avons récompensé l'engagement de ceux qui osent encore dénoncer la situation en Tchétchénie.

Orlov, qu'il avait porté plainte contre lui.

Quand nous décernons le prix Sakharov, nous cherchons à valoriser le combat d'hommes et de femmes qui luttent pour la démocratie et les droits de l'homme et en leur attribuant le prix, nous les plaçons sous notre protection.

Orlov et pour tous ceux qui défendent les droits de l'homme en Russie et en Tchétchénie? Comment avons nous fait évoluer le dialogue de l'Union européenne pour que les droits de l'homme soient enfin respectés dans le Caucase du Nord?

Pouvons nous tolérer que les défenseurs des droits de l'homme soient enlevés, molestés, disparaissent sans aucune réaction judiciaire? J'ai un peu envie de dire à quoi servons nous, si plénière après plénière nous dénonçons un certain nombre de violations des droits de l'homme sans que cela empêche la Commission de poursuivre ses dialogues dits constructifs et de nous dire que les choses progressent mais pas sur le terrain des droits de l'homme et de la justice? Quand cesserons nous de renoncer à ces valeurs dites fondamentales au profit des intérêts économiques et politiques de certains États membres? Peut être serions nous plus crédibles, mes chers collègues, si nos séances n'étaient pas renvoyées au jeudi, en fin d'après midi, et si nous étions un peu plus nombreux pour suivre ces débats?